Salut acordul la care s a ajuns cu Consiliul în a doua lectură, acord care, deși este perfectibil, cred că va aduce un plus de competitivitate industriei textile și, în același timp, va garanta o mai bună informare pentru consumatori.

În primul rând, procedura pentru includerea unei noi fibre în anexa 1 este simplificată, ceea ce va permite reducerea costurilor administrative pentru industria textilă și va permite reafectarea acestor bani către inovație. Acest lucru va aduce beneficii și pentru consumatori întrucât este încurajată inovația. De asemenea, consider că acest regulament aduce avantaje pentru consumatori datorită cerințelor privind etichetarea.

Discuțiile pe marginea etichetării s au întins mai departe decât a propus Comisia inițial, însă consider că acest lucru nu poate fi decât în beneficiul consumatorilor europeni. Sunt de acord cu faptul că avem nevoie de mai mult timp pentru evaluarea impactului unor cerințe suplimentare în materie de etichetare, mai ales în ceea ce privește originea acestora, modul de întreținere, introducerea unui sistem armonizat de etichetare a mărimilor, de aceea studiul realizat de Comisie este un prim pas înainte. În fine, cred că cerința de etichetare a părților netextile de origine animală este un real progres, întrucât sunt consumatori care nu doresc ca produsele textile pe care le cumpără să conțină astfel de materiale. Consider că, per ansamblu, acest regulament este unul care va contribui la aprofundarea pieței unice pentru textile, fapt pentru care îl susțin pe deplin.